Un compromis certes, mais que je qualifierais d'équilibré et dans lequel je soulignerais la mention, cette mention élargie du pays d'origine qui répond à une demande citoyenne qui est forte connaître l'origine géographique du produit, et pouvoir, le cas échéant, favoriser les produits locaux. La mise en exergue très claire des allergènes, et puis, cette étude sur la nocivité de l'aspartam demandée à l'EFSA et annoncée par le Commissaire. En revanche, les acides gras trans, en ce compris les graisses hydrogénées industrielles présentes dans les pizzas, les viennoiseries et les autres fritures, obtiennent ici un sursis qui est incompréhensible à mes yeux, quand on connaît les ravages qu'ils causent.